Evenimentele actuale din Zimbabwe sunt un semnal de alarmă pentru situația drepturilor omului de pe continentul african. În perspectiva alegerilor din iunie, președintele Mugabe conduce o campanie de intimidare a contracandidaților săi. Sute de funcționari ai guvernului, activiști pentru apărarea drepturilor omului și opozanți ai regimului au fost arestați în ultimele două luni. Această situație nu poate fi tolerată. Mai mult, elaborarea unei constituții democratice a fost amânată de Mugabe cu un an. Noua lege fundamentală ar fi garantat desfășurarea alegerilor în condiții de transparență. Subliniez faptul că situația economică a țării este profund afectată. Președintele susține naționalizarea sectorului minier, principala ramură economică din Zimbabwe. O asemenea măsură este abuzivă, deoarece tocmai investițiile străine în acest sector au stabilizat statul în urma crizei economice.